Menționez că nu a existat niciun amendament depus și doresc să o felicit totodată pe doamna Paliadeli pentru acest rezultat. Este îngrijorător faptul că practicile necooperante ale Comisiei față de Ombudsman pot genera o lipsă de încredere pronunțată a cetățenilor în instituțiile europene. Absența unei bune colaborări pune în pericol capacitatea Ombudsmanului și a Parlamentului European de a supraveghea Comisia într un mod eficient. Reamintesc, de asemenea, principiul cooperării sincere prevăzut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. El presupune consolidarea relațiilor de bună credință între instituțiile UE. Din nefericire Ombudsmanul se confruntă foarte des cu nerespectarea termenelor limită de către Comisie privind accesul public la documente. Un alt aspect îngrijorător este faptul că Ombudsmanul a trebuit să elaboreze un raport special ca ultimă soluție pentru a convinge Comisia să fie mai cooperantă. Astfel de cazuri nu ar trebui să mai fie întâlnite în viitor. În acest sens, doresc să solicit Comisiei Europene să facă eforturi suplimentare pentru a coopera mai eficient cu Ombudsmanul. Nu trebuie neglijat faptul că, în condițiile în care Comisia nu și va lua un astfel de angajament, Parlamentul va putea să aplice sancțiuni. Situația expusă în raport creează o problemă sistematică. Ea privează cetățenii de unul dintre beneficiile cheie pe care ei se așteaptă să l obțină în urma dreptului fundamental de a adresa plângeri.